Deocamdată, la mai mult de doi ani de la lansarea negocierilor pentru Acordul de asociere UE Mecosur, nu există o imagine clară a rezultatelor obținute. Scopul actual al negocierilor este încheierea unui acord comercial cuprinzător, care prezintă avantaje clare.

Totodată, avantajele incontestabile nu elimină dificultățile pe care le presupune încheierea unui asemenea acord. Ele se referă, în special, la deficiențele structurale ale Mercosur, precum și la chestiuni comerciale, existând temeri legate de un impact negativ în sectoare precum cel al zahărului sau al produselor de origine animală.